Sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrter Herr Kommissar!

Es sollte ein Impuls davon ausgehen, um die Arbeitnehmer in Europa auf den ökologischen Wandel vorzubereiten. Und vor allen Dingen, nachdem wir als Parlament in unserem Beschluss zu bereits eine Reihe von Ideen entwickelt haben, haben wir schon erwartet, dass die Kommission diese aufnimmt, weiterentwickelt und dann konkrete Maßnahmen vorschlägt, wie durch den ökologischen Wandel neue Arbeitsplätze geschaffen werden können, oder vorhandene Arbeitsplätze so qualifiziert werden können, dass sie erhalten bleiben, und dass auf diese Weise die europäische Industriegesellschaft

Glauben Sie wirklich, dass durch Deregulierung neue Jobs geschaffen werden können? Hatten wir nicht gerade festgestellt, dass in der Krise genau die prekären Jobs wegfallen, und zwar als erstes? Ich kann nur sagen Sie irren, wenn Sie glauben, dass eine wissensbasierte nachhaltige Wirtschaft auf Unsicherheit und schlechte Arbeitsbedingungen aufgebaut werden kann. Sie setzen auf Armut durch Arbeit, anstatt zum Wohlstand beizutragen. Armut ist aber ein schlechter Begleiter für den Fortschritt. Für den ökologischen Fortschritt brauchen wir eine breite Ausbildungs und Weiterbildungsoffensive für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, vor allem für die mit niedrigem Niveau. Bitte qualifizieren Sie Ihre Mitteilung weiter und bleiben Sie nicht auf diesem niedrigen Niveau stehen.